Herr Präsident! Seveso, Enschede, Toulouse, diese Städte stehen für sehr große Unfälle, bei denen es nicht nur zu einer Umweltkatastrophe gekommen ist, sondern zu Toten und zu Zerstörung von Privateigentum. Darum müssen wir alles tun, dass die Risiken, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich solche Unfälle wiederholen, eingedämmt werden. Wie macht man das?

Das ist ganz wichtig, denn das kann Menschenleben retten. Ich glaube, dass der Rat sich hier keinen Gefallen getan hat. Ich vermisse übrigens den Rat bei einer solchen Diskussion hier im Parlament.

Ich finde, es hätte dem Rat gut zu Gesicht gestanden, hier mal zu erklären, warum diese Gesetzgebung verwässert worden ist.

Aber eine starke Gesetzgebung an dieser Stelle schafft auch Vertrauen. Vertrauen dann, wenn große Infrastrukturprojekte in den Mitgliedstaaten anstehen.

Und damit, dass Behörden enger miteinander vernetzt werden, besser miteinander kooperieren, dass mehr kommuniziert wird und dass auf gar keinen Fall beim Umgang mit solchen großen, gefährlichen Anlagen Routine eintritt. Das darf nicht passieren!